Hvala, lepa za besedo, gospod, podpredsednik. Spoštovani zbor! Jaz sem se prijavil zgolj preventivno, če bi z leve strani letele kakšne nespodobne besede na poslansko skupino Socialnih demokratov. Ampak tokrat tega ni bilo. Ravno to sem vam hotel povedati, kolega Siter, da, odločitev, sprejeta ena v parlamentu, ena v, na vladi, in to ista, ravno to sem hotel povedati, da, pametne odločitve se ne ocenjujejo na podlagi tega, a je sprejeta odločitev v državnem zboru ali je sprejeta odločitev na vladi. Tudi mi bomo lahko kdaj seveda sprejeli tako odločitev in ne bomo šli, na neko mednarodno misijo ali pa, operacijo. Ker se je danes veliko govorilo tudi o Zvezi Nato kot, neki, bi rekel imperialistični in zločinski organizaciji, ki je veliko nejevolje naredila povsod po svetu, bi rad delil z vami en, spomin izpred, šestnajstih let. Leta, dva tisoč tri, dobrih deset dni pred, referendumom o vstopu v Zvezo Nato, je bil v salonu, sestanek Odbora za obrambo in Odbora za zunanjo politiko. Kot gost je prišel podpreti, vstop Slovenije v Zvezo Nato nemški zunanji minister Joschka Fischer in med, svojim nastopom je kar na enkrat prekinil svoj govor in je, povedal. Eden je prišel do njega, mu nekaj zašepetal na uho in potem je prekinil govor in je sporočil: "Pravkar so mi sporočili, da so v Beogradu streljali na premierja Zorana Đinđića, verjetno je mrtev." No, in nekaj dni pred, tem dogodkom, so bile objavljene javnomnenjske ankete, ki so kazale manj kot petdeset odstotkov za vstop v zvezo Nato. Vi veste, potem kakšen je bil rezultat na referendumu. Več kot šestinšestdeset odstotkov. Veste, takrat ko smo sedeli v salonu, se je nam kar naenkrat zazdelo, da ta regija ni več tako varna, kot se je nam zdela še par minut prej. In verjetno je bil razlog, referendumskega rezultata, da je šel krepko nad šestdeset odstotkov, tudi to, da, smo se nekako zbali, da sedimo na nekem sodu smodnika, ki lahko zdaj zdaj eksplodira. Hvala lepa.